V současné chvíli vidím dva základní problémy, které s tímto procesem souvisejí.

Při rozhodování o principiálních otázkách stále platí právo veta, což znamená, že v případě zásadních rozhodnutí, jako byla intervence v Iráku či oddělení Kosova, žádná zahraniční politika Unie neexistovala. Vytvářená zahraniční služba bude tedy do značné míry zajišťovat neúplnou agendu a v případě zásadních politických rozhodnutí bude pouze sekundovat rozhodnutím jednotlivých států, či dokonce mlčet. Jablkem sváru zůstává složení diplomatické služby a dostupné informace naznačují, že role nových členských států se v případě výběru do tohoto sboru, mírně řečeno, podceňuje.